Paní předsedající, věřím, že britský lid zítra rozhodne v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím, ale musím říct, že jsem zklamaná, jak kampaň ve Velké Británii probíhala. Docházelo ke lžím, manipulacím a bohužel také k násilí. Nejvíce mě ovšem zarazil výrok Nigela Farage, který označil pracovníky z východní Evropy za méně schopné naučit se anglicky, pochopit obecné právo a cítit sounáležitost s Británií. Lidé ze střední a východní Evropy nejsou žádný necivilizovaný domorodý kmen. Jsou to lidé, kteří ve Velké Británii staví domy, hlídají děti, pracují v průmyslu a službách. Migrace z těchto zemí Británii ekonomicky pomáhá a jen blázen by to popíral. Jejich děti sní, že budou hrát fotbal jako Rooney, či zpívat jako Adele. Vážený pane Faragi, přestaňte urážet ty, kteří roky odvádí do britského systému daně a dělají poctivou práci.